Želim. Jaz bi povedal, javnofinančno vzdržnost, ko se včasih bojimo zaradi staranja prebivalstva, in da ne bomo zdržali, kar je že tretjina v pokoju, bi hotel opozoriti, da je tudi znanost dala svoj prispevek. Na ekonomski fakulteti so na odmevni poslovni konferenci konec leta predstavili projekcijo do leta devetinpetdeset, kjer se ob tem, kjer so postavili rešitve, kako naredimo izplačevanje pokojnin vzdržno znotraj enajst odstotkov družbenega, bruto družbenega produkta, kakor imam zdaj. Eno je, en ukrep je zelo pomemben je, da ostanejo starejši ljudje na trgu dela, da jim to omogočamo, ne da jih mečemo ven. Na Švedskem ostajajo starejši sedem let dlje, čeprav na Švedskem nimajo nič kaj daljšo življenjsko dobo ljudje, torej ostanejo čili, zdravi in se vključujejo, in je to dopuščeno. In tudi dve leti prej se vključijo na na delo, kakor se naši ta mladi vključijo. Torej v tej smeri je treba narediti neke premike, tako, nam, stroka priporoča in tudi postopno dviganje produktivnosti na povprečje Evrope reši probleme, tako kaže ta projekcija, tako da so rešitve, tu še nekaj dodelane, in mislim, da lahko gremo bolj smelo v dodelavo in priznati pokojninam njen ekonomski, ekonomsko vsebino. Hvala lepa.